Mais cette nécessité met en évidence la lourdeur, la complexité et l'inertie de nos procédures. Au moment même où chacun tire le signal d'alarme face au déficit chronique des investissements en Europe, déficit qui plombe la croissance et active le chômage de masse, nous devons reporter 21 milliards d'euros parce que nous ne sommes pas parvenus à valider les programmes et les projets.

L'Union européenne est gouvernée par les règles, au risque de générer un monstre technocratique et bureaucratique. Je lance donc un appel pour la simplification drastique de nos règles et procédures.

pour l'avenir.